De grootste bedreigingen voor onze veiligheid zijn namelijk de ongebreidelde massa immigratie en de islamisering en het toenemend aantal terroristische aanslagen die het gevolg zijn van die massa immigratie.

Een samenwerking moet er natuurlijk zijn inzake materiaal enzovoort. Er moet informatie uitwisseling zijn tussen de lidstaten. Dat is allemaal wél effectief in de strijd tegen zoals ik zei de grote bedreigingen massale immigratie, islamisering en terrorisme.